Naprosto s Vámi souhlasím, že když diskutujeme o tak důležité otázce, jako je rozpočet, tak by tady tito zodpovědní činitelé měli být přítomni.